En dix ans, l'euro s'est établi comme la deuxième devise la plus utilisée au monde.

Plus d'un tiers des emprunts privés internationaux se font en euros.

N'en déplaise à Mme Le Pen, une sortie de l'euro n'est tout simplement pas envisageable. Tout État qui sortirait de l'euro et Mme Le Pen veut le faire pour la France verrait sa nouvelle monnaie dévaluée de façon dramatique. Suite à la crise en Islande, la valeur de la devise islandaise a été divisée par deux.

La Banque européenne d'investissement emprunte, sous la garantie des Vingt sept.